Dzisiaj Belgia, Francja, Rumunia i Polska.

Bardzo często w rozmowach spotykam się z informacjami od różnych firm czy dużych inwestorów, którzy mówią Będziemy zmuszeni przenosić nasze firmy poza Europę.

Mówimy o tym tylko w kontekście kryzysu i spadku zbytu na stal, ale możemy teraz też pomyśleć o rosnących kosztach. Prowadzimy politykę klimatyczną, która jednak obciąża firmy i będzie je obciążała, jeśli zaostrzymy kolejne kryteria. I właśnie w tym kontekście wiele przedsiębiorstw mówi, że to może nas kosztować dalsze delokalizacje.

Najgorsze jest to, że możemy tracić przemysł, a nie osiągnąć naszych celów klimatycznych, dlatego że poza Europą te przedsiębiorstwa mogą swobodnie rozwijać swoją produkcję, trując atmosferę, sprzyjając ocieplaniu klimatu, a my tu w Europie tracimy miejsca

Co więcej, w przyszłości, kiedy kryzys minie, będziemy musieli importować tę stal i płacić dodatkowo za transport i zanieczyszczać środowisko tym transportem. Dlatego wydaje mi się, że musimy bardzo intensywnie zastanowić się, jak realizować cele produkcji przemysłowej przy jednoczesnej ochronie środowiska. Komisja musi wzmocnić działania na rzecz globalnego porozumienia dotyczącego klimatu, dlatego że to nie będzie ułatwiało przenoszenia przedsiębiorstw ze względu na dużo mniejsze koszty niż w Europie. Jednocześnie tak jak tutaj padło w dyskusji w dalszym ciągu pada pytanie, co robić, żeby zatrzymywać ten przemysł w Europie.